Dober večer! Drage poslanke in poslanci! Seveda je institut varuha človekovih pravic izjemno pomembno, tudi zato je večina, ki je potrebna, da ga izvolimo precej velika, kar je dobro, kar pomeni, da more biti zagotovljeno neko vrste soglasje tako koalicije kot tudi opozicije. Ko sem poslušal Petra Svetina, me je ena stvar pri njemu zelo navduševala, in to je, da za razliko morda od kakšnih preteklih varuhov človekovih pravic, da se bo tega dela lotil nekoliko manj pravniško in z nekoliko več čustvi, kar je tudi tisto ključno, kar se od varuha človekovih pravic pričakuje. Varuh varuh takrat posreduje, ko po navadi odpovedo vsi pravni inštrumenti, ko se ljudem dogajajo takšne in drugačne krivice, in zato je nujno, da se tako varuh zna tudi vživeti v zgodbe posameznikov, da zna pokazati čustva in na takšen način posameznikom pomagati. In nenazadnje Petra Svetino poznam kot izjemno praktičnega človeka, ki deluje in govori iz prakse. Tudi zato sem pomirjen, da bo varuh človekovih pravic postal tudi Peter Svetina, ker to ne bo še eden izmed pravnikov, ki mu morda to predstavlja kot neke vrste vrh njegove pravniške in uradniške kariere, ampak ker bo varuh končno postal nekdo, ki se dnevno vsak dan, dan za dnem ukvarja z ljudje z ljudmi, ki imajo različne hendikepe. Tako da verjamem, da Slovenija dobiva dobrega varuha, seveda je pa še veliko pred njim in vse to, kar smo danes govorili, bo moral tudi v praksi pokazati. Moj glas ima.